Mes chers collègues, Madame la Rapporteure, non, l'Union européenne ne va pas mieux et comparaison, Madame la Rapporteure, n'est pas raison. L'Union européenne est composée d'économies parfaitement disparates, avec des situations sociales, économiques et réglementaires n'ayant rien à voir entre elles. Ce rapport, par ailleurs, est tout empreint d'idéologie et de partialité qui transparaissent à travers l'inclusion de la Turquie dans vos données et ce souci constant de l'intégration d'émigrants sur le marché du travail, au détriment de nos compatriotes les plus modestes. Nous voterons donc, évidemment, contre ce rapport et nous soutiendrons la résolution alternative de notre collègue Guido Reil parce qu'il est bien plus nécessaire de redonner leur souveraineté aux États en matière de politique économique et sociale, et parce qu'il l'est tout autant de leur permettre d'instituer une priorité